Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les députés, voilà exactement cinq années jour pour jour que votre Parlement a accordé sa confiance à ma Commission, et vous ne l'avez jamais démentie.

Je voulais vous en remercier de tout cœur parce que disposer de la confiance de cet hémicycle, pouvoir s'appuyer sur la confiance des élus européens reflétant la démocratie européenne est pour tout un chacun

C'est la personne qu'il nous faut à la tête de la Commission et elle a besoin de nos encouragements et de nos souhaits.

L'Europe, en 2014, était mal aimé, ce qui m'a amené à parler de la Commission de la dernière chance. Mais je ne voulais pas parler de la Commission, mais d'une Commission au service de l'Europe qui était en panne, puisque nous abordions en 2014 un moment crucial dans l'avenir de l'Europe et donc, nous étions tous en charge de donner vie à la dernière chance qui se présentait aux portes de l'Europe.

Je voulais que les commissaires soient des élus. À part le commissaire britannique j'ai eu deux commissaires britanniques, l'un plus excellent que l'autre tous les commissaires étaient des élus, soit au plan national, soit au plan européen. Je voulais que les commissaires soient des visages connus, dans leur pays ou en Europe.

de la Commission

Qui fait mieux? Nous avons tout fait pour réaliser ce que nous avions promis, mais cela n'empêche pas les uns et les autres de poursuivre le jeu qui consiste à reprocher à la Commission d'être trop tentaculaire, de s'occuper de tout.

Nous avons créé 14 millions d'emplois.

Maintenant que c'est un succès, on parle du Fonds européen des investissements stratégiques.

Un million d'emplois ont été créés grâce à ce plan. En outre, nous avons donné une autre grille de lecture au pacte de stabilité et de croissance en flexibilisant certaines de ses dispositions. Nous l'avons fait contre la volonté de beaucoup d'États membres, qui n'ont jamais formellement approuvé les lignes de flexibilité dont nous avons enrichi le pacte de stabilité.

J'ai connu, mes chers amis, dans mon mandat, des déceptions et des réussites. Déceptions parce qu'en dépit de nos efforts, nous n'avons pas réussi à faire avancer le dossier de la réunification chypriote.

Nous n'avons pas réussi à parfaire l'union bancaire. Pas faute de propositions de la Commission, mais grâce ou à cause grâce au non effort des États membres.

Il faut savoir réagir à ces défis.

Je n'ose pas dire des succès parce que je ne voudrais pas verser dans l'autosatisfaction, bien que j'en aie envie. Mais nous avons connu des réussites. Je veux d'abord mentionner la dimension sociale de l'Union européenne.

Et contrairement aux attentes, nous avons réussi à amener Parlement et Conseil à un accord. C'est tout de même, me semble t il, un succès de cette Commission d'avoir érigé en principe le fait que, pour un même emploi et pour un même travail, il faudrait avoir le même salaire. La dignité des travailleurs était à ce prix. Et d'ailleurs, si on pense pouvoir construire l'Europe, la faire prospérer, sans avoir l'assentiment de ceux qui travaillent, on se trompe lourdement. L'Europe doit aussi être celle des travailleurs.

J'en parle parce que cela m'a beaucoup occupé et préoccupé.

Trop souvent et trop longtemps, on a piétiné la dignité du peuple grec et j'ai voulu rétablir l'ordre des choses en redonnant à ce peuple tous les titres de noblesse qu'il mérite. On a voulu empêcher la Commission d'agir en faveur de la Grèce.

Je me rappellerai toujours les coups de téléphone de plusieurs premiers ministres qui m'ont dit Occupe toi de tes affaires. C'est l'affaire des États de s'occuper du problème grec. Or, moi, j'avais cette conception naïve, mais juste, qu'il faudrait que nous respections le traité.

Il était de l'intérêt général d'éviter la décomposition de la zone euro et donc nous avions raison de faire ce que nous avons fait. L'Afrique,

C'est un continent qui a besoin de notre solidarité. Mais non pas seulement de notre charité. La charité est un réflexe ancien des Européens, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un véritable partenariat d'égal à égal entre l'Afrique et l'Europe. Investir en Afrique, créer de l'emploi en Afrique, tel doit être le leitmotiv de notre action, et il ne faut pas voir l'Afrique à travers le seul prisme de la crise de réfugiés. C'est blesser dans leur honneur les Africains que de n'envisager les relations avec l'Afrique qu'en ayant à l'esprit les réfugiés. Mais faisons sur place ce qu'il faut faire pour que les malheureux ne se jettent pas dans les

ou non? Le bilan est meilleur qu'on ne le penserait, mais il pourrait être meilleur encore si le Conseil, comme l'a fait le Parlement, avait suivi toutes les propositions que la Commission avait soumises à la méditation du colégislateur. Un premier volet sur la relocalisation en mars 2015 et un autre en avril 2016 sur la réforme du système de

toujours? Les applaudissements furent plus minces les années après, parce que, dans beaucoup de pays, la politique intérieure a pris le dessus sur l'élémentaire solidarité qui aurait dû être la nôtre. Je me suis beaucoup occupé, alors que je n'y pensais pas lorsque je suis arrivé à la tête de la Commission, du commerce international. Sujet difficile, hautement controversé dans tous nos pays, avec souvent de bons arguments plaidant contre des accords commerciaux faits à la va vite. Mais nous avons